Panie Komisarzu! Około sześciu tygodni temu miałem przyjemność przyjmować w imieniu przewodniczącego Tajaniego grupę posłów parlamentu Nowej Zelandii z przewodniczącym Carterem na czele. Była to okazja do takiego dokonania krótkiego przeglądu i porównania jednocześnie intencji, woli, podobieństw, różnic. Otóż pierwsza generalna konstatacja historycznie jesteśmy sobie bliscy, to znaczy Europa jest bliska Nowej Zelandii. Druga rzecz bardzo ważna nasze gospodarki nie są konkurencyjne, nasze gospodarki są w dużej mierze komplementarne. Trzecia konstatacja rozmiar Unii Europejskiej pod każdym względem i rozmiar Nowej Zelandii to są dwa zupełnie inne rozmiary. I wreszcie to, co ich bardzo interesuje, to jest rzetelna współpraca i pytanie w jaki sposób podzielimy, zwłaszcza obrót artykułami pochodzenia rolnego, po brexicie. Drugie współpraca w dziedzinie terroryzmu i zwalczania terroryzmu. I konstatacja ogólna gratuluję, że rozważamy to sprawozdanie.